frú forseti nú tökum við á ný til að ræða þessa merku skýrslu sem er skýrsla umboðsmanns alþingis fyrir árið tvö þúsund og fjögur áður en ég held lengra að ræða þessa skýrslu þá ætla ég að taka undir þær hugmyndir sem hafa komið fram í umræðunni að það ætti að breyta því fyrirkomulagi sem er þegar verið er að ræða þessa skýrslu það væri æskilegra ef hægt væri að ræða þetta beint við þann sem semur skýrsluna fyrir opnum tjöldum

undir þá hugmynd háttvirts þingmanns ögmundar jónassonar mér finnst það í rauninni vera til þess að umræðan verði til meira gagns þá tel ég að það væri til mikilla bóta að höfundar skýrslunnar gætu þá svarað fyrir um sín verk ég ætla að taka það fram að hér var til umræðu önnur skýrsla í dag skýrsla ríkisendurskoðunar og ég tel þessa skýrslu vera að mörgu leyti miklu betra plagg heldur en það og ég mun ef til vill ræða það lítillega í áframhaldinu það er greinilega mikil vinna sem liggur á bak við þessa skýrslu bæði er gríðarlega mikill fjöldi mála sem er skráður hjá embættinu það voru skráð þrjú hundruð tuttugu og þrjú mál hjá embættinu árið tvö þúsund og fjögur en árið tvö þúsund og tvö voru málin tvö hundruð áttatíu þannig að málum hefur fjölgað um liðlega fjörutíu á tveggja ára tímabili það má sjá að málum fer sífjölgandi og það má jafnvel búast við því að málum fari áfram fjölgandi það er ef menn í rauninni taka þessa skýrslu ekki meira sem kennslugagn fyrir stjórnsýsluna því í sjálfu sér er ágætt að á ræðum þessa skýrslu hér en það er miklu meira virði að hún fari í almenna umræðu í stjórnsýslunni sjálfri og verði notuð sem kennslugagn hvernig er hægt að bæta stjórnsýsluna í landinu það skiptir öllu máli það er líka athyglisvert að hjá embættinu starfa aðeins níu manns og það þá verið greinilega talsvert verk að koma þessari skýrslu út það er einnig rétt að rifja upp hlutverk umboðsmannsins en hlutverk umboðsmanns er að hafa eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga á þann hátt að tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum þannig að hér er um gríðarlega mjög mikilvægt verkefni sem umboðsmaður hefur með höndum og hann á að vera óháður öðrum og það skiptir verulega miklu máli stjórnsýslulög voru sett árið nítján hundruð níutíu og þrjú og þess vegna ætti stjórnsýslan í landinu að vera búin aðlaga sig og aðlaga alla starfshætti sína að þessum lögum það eru komin tólf ár síðan þessi lög tóku gildi í morgun var fundur með umboðsmanni alþingis og þá kom skýrt fram hjá umboðsmanni á fundi allsherjarnefndar að það væru ákveðnir meinbugir á að fyrirmæli stjórnsýslulaga væru komin inn í almenna starfshætti stofnana en það mál eflaust búast við því að það verði gerð bragarbót á því því að í stefnuræðu hæstvirts forsætisráðherra nú í haust kom fram sú fullyrðing að það ætti að efla stjórnsýsluna en það kom önnur fullyrðing einnig fram í ræðu hæstvirts forsætisráðherra stefnuræðunni það var sú staðreynd eða fullyrðing vil ég frekar nefna að íslensk stjórnsýsla væri sú þriðja skilvirkasta í heimi það munar ekki um það þriðja skilvirkasta það kemur þá á óvart að svona skilvirk og öflug stjórnsýsla að svona fáir menn níu manns geta komið saman svona miklu plaggi um meinbugi á stjórnsýslunni og ég held að menn ættu þá að skoða það hvað liggur að baki svona einkunnagjöf að íslensk stjórnsýsla sé þriðja skilvirkasta í heimi ég efast um það og mig grunar jafnvel að þetta sé svona álíka einkunnagjöf og við fengum hvað varðar spillingarlistann þar sem ísland trónaði efst á þeim lista þeirra þjóða sem voru hvað minnst spilltust í heiminum þegar farið var að skoða hvað lá að baki þá var það kannski ekki mikið enda má sjá þar að þjóð sem felur framlög fyrirtækja og almennings í kosningasjóði lýðræðislega kjörinna stjórnmálaafla það getur varla talist að það geti verið mjög óspillt það býður upp á spillingu og ég tel að það þurfi að kanna það betur eins það að við sjáum það að þegar eftirlitsstofnun fór að höggva of nærri hreiðrum stjórnarflokkanna þá var hún einfaldlega lögð niður og það eru ýmsar grunsemdir um það að sá listi sé ekki fullkominn frekar en þessi könnun sem hæstvirtur forsætisráðherra vitnaði í fleira má nefna svo sem eins og einkavæðing ríkisbankanna sem hæstvirtur forsætisráðherra hagnaðist persónulega á og ég ætlaði einmitt að minnast á það að skýrsla ríkisendurskoðunar og þau vinnubrögð sem fóru fram þar ef maður ber þau saman við skýrslu umboðsmanns alþingis þá er þar mikill munur á það kemur til dæmis fram í skýrslu umboðsmanns alþingis mjög alvarleg gagnrýni á stjórnvöld en þvert á móti þar sem ríkisendurskoðandi hljóp út fyrir sitt verksvið til að gefa hæstvirtur forsætisráðherra einhverja syndaaflausn meðan við sjáum allt annað verklag hér fáum við leiðbeiningar og ég er á því að þessi skýrsla geti orðið til miklu meira gagns fyrir þjóðina heldur en sú skýrsla sem var til umræðu fyrr í dag ég ætla að lesa upp úr henni ákveðna kafla sem eru mjög alvarleg gagnrýni á ákveðin atriði hvernig við högum okkar stjórnsýslu meðal annars skipan í dómaraembætti hjá hæstarétti og ég tel að stjórnvöld ættu að leggja við hlustir og fara í meira mæli eftir skýrslu umboðsmanns en það er fleira sem er þess valdandi að ég efast um að íslensk stjórnsýsla eigi þann heiður skilinn að vera í þriðja sæti í heiminum sem sú skilvirkasta þá ætla ég að nefna að á blaðsíðu tuttugu og níu í þessari skýrslu segir aðra því að stjórnvöld hafi kvartað fimmtíu og fimm sinnum undan töfum við afgreiðslu mála og ég er sannfærður um að það er bara toppurinn á ísjakanum það eru miklu fleiri mál sem gætu verið þarna á listanum og margfalt fleiri mál sem stjórnvöld hafa tafið svo afgreiðslu mála

frá árinu áður og ég er sannfærður um það að þessar tölur segja ekki nema hálfa söguna sjálfur hef ég lent í því að verða fyrir barðinu á því að ætla að fá upplýsingar frá ákveðinni stofnun hérna fiskistofu og ég óskaði eftir upplýsingunum í fyrra í september tvö þúsund og fjögur

eftir afskipti umboðsmanns alþingis sem voru góð í því tilfelli

mér í vil og kom þeim skilaboðum og þeirra stjórnsýsluúrskurður var á þá leið að fiskistofa ætti að veita mér ákveðnar leiðbeiningar það er eins og þetta stjórnvald fiskistofa fari ekkert eftir æðra stjórnvaldi auðvitað er það náttúrlega alvarlegt og segir okkur það að þessi listi að við séum með þriðju skilvirkustu stjórnsýslu í landinu að það sé

einnig má nefna að það er ákveðin úrskurðarnefnd um upplýsingamál sem heyrir undir sjálfan hæstvirtur forsætisráðherra að hún biður þessa ágætu stofnun um upplýsingar og ekki einu sinni heldur margoft en fiskistofa lætur ekki þessar upplýsingar í té þó að það sé óskað eftir þeim í trúnaði maður er að mörgu leyti hissa þegar það eru stofnanir sem fá mörg hundruð milljónir frá almenningi í landinu til að ráðstafa og maður verður var við svona meinbugi þá fer maður að velta fyrir sér hvað með aðra starfsemi sem fer fram það er einmitt það sem skiptir verulega miklu máli fyrir stofnanir til að halda trúverðugleikanum að það sé vel greitt úr máli manna sem leita þar annað er algerlega óviðunandi hvers vegna er það að það verða svona tafir og stofnanir fari jafnvel ekki eftir stjórnvaldsúrskurði og hver er ástæðan fyrir því ég tel að það megi jafnvel líta á draga úr trúverðugleika umboðsmanns alþingis það sáum við skýr dæmi um í fyrra að þegar hæstvirtur dómsmálaráðherra talaði um álit umboðsmanns með mjög léttvægum hætti ræddi um að þetta væru einhverjar lögfræðilegar vangaveltur og síðan voru afskipti þáv forsætisráðherra af störfum umboðsmanns þannig að umboðsmaður sá sitt ráð að setja ákveðnar reglur um samskipti við stjórnvöld ég tel að þetta geti einmitt verið að þeir sem eru í æðstu stjórn ríkisins þurfi að koma öðrum skilaboðum niður í kerfið segja það að við eigum að bæta stjórnsýsluna við eigum að leitast eftir að fara eftir úrskurðum og álitum umboðsmanns alþingis með því að bæta hina opinberu stjórnsýslu í landinu það er mjög mikilvægt ég vona svo sannarlega nú að í þessum störfum sem hæstvirtur forsætisráðherra í að bæta stjórnsýsluna að hann komi þessum skilaboðum áleiðis því miður hvernig hann dæmdi það að ríkisendurskoðandi skyldi hlaupa til og veita honum aflátsbréf auðvitað átti hann að afþakka það því að með þessu að vera að láta einhverja stofnun fara út fyrir sitt verksvið er náttúrlega ekki gæfulegt en það sem ég vil nefna hér sem ég tel vera mikinn áfellisdóm eða sterk skilaboð sem koma í skýrslu umboðsmanns alþingis er á blaðsíðu hundrað þrjátíu og sjö þar segir með leyfi frú forseta

starfinu eða þá aðferð sem viðhöfð var við val á honum það að mér skuli berast þrjár kvartanir vegna ákvörðunar dómsmálaráðherra um veitingu sama embættis hæstadómara og tel ég tilefni til að taka þær til athugunar með þeim ætti sem gert er í áliti þessu auk þeirrar umræðu sem orðið hefur í þjóðfélaginu um umrædda embættisveitingu hæstaréttardómara þetta er mjög alvarlegt og ég tel að hæstvirtur dómsmálaráðherra ætti að taka þessa skýrslu og þessi orð til athugunar það er varla hægt að tala með skýrari hætti um það að það þurfi að breyta í stjórnsýslunni og það þurfi að skipa hæstaréttardómara með þeim hætti að menn séu ekki í eilífum deilum bæði í þessum þingsal og úti í þjóðfélaginu ég tel að það sé einfaldlega til góða við höfum orðið vör við það í stærsta og öflugasta lýðræðisríki í heimi bandaríkjunum að þar hafa verið uppi efasemdir um skipan hæstaréttardómara og sjálfur bush tók til greina að það væri kannski rétt að slá af og vera ekki að skipa mjög umdeildan mann í embætti